Erneut ein schöner Versuch von Ihnen, Herr Valli, hier das Ganze in der Tat in eine wie ich finde falsche Richtung zu politisieren. Das ist natürlich nicht das, was wir sehen und was wir wollen, und Pierre Gramegna gehört, glaube ich, auch einer anderen politischen Fraktion als der meinen an. Ich hätte mir wirklich gewünscht, dass hier die Ratspräsidentschaft sehr aktiv an dieser Debatte teilgenommen hätte. Das hätte heute Abend ein klares Signal geben müssen. Aber, wie gesagt, die Bänke sind leer.